sem hljóðar þannig hvort ráðherrann hyggist leggja fram frumvarp til fjáraukalaga á sumarþingi í ljósi breytinga á forsendum tekna og útgjaldaliða fjárlaga nú er það svo frú forseti að vissulega er það svo að forsendur fjárlaga ársins tvö þúsund og níu hafa gerbreyst og það viðurkenna allir fjárveitingavaldið síðast þegar ég vissi og ég vona að það sé sami skilningur hæstvirtur ráðherra kemur frá alþingi íslendinga nú höfum við verið að störfum á sumarþingi í allmargar vikur og það hefði verið hægur leikur fyrir hæstvirt ríkisstjórn að leggja nú fram á sumarþingi fjáraukalagafrumvarp sem gæfi raunsannari mynd af stöðu ríkisfjármála heldur en það fjárlagafrumvarp sem nú var unnið að mér hefur í raun á veru sýnst einnig að ríkisstjórninni veiti ekki af allri þeirri aðstoð á erfiðum tímum til að mynda í ríkisfjármálum og þess vegna er það í raun og veru stórundarlegt að ríkisstjórnin skuli ekki hafa leitað til fjárlaganefndar til alþingismanna við vinnslu á fjáraukalagafrumvarpi á þessu ári eða er það svo að verkefnið sé svo auðvelt að einn fjármálaráðherra og ein ríkisstjórn eigi að hafa þetta umfangsmikla verk fyrir höndum sem þessi endurreisn er eða koma þessi mál háttvirtu alþingi ekkert við það er með ólíkindum að horfa á vinnubrögð ráðherranna í máli eftir máli þar sem við þingmenn heyrum það í fjölmiðlum hvað hæstvirtir ráðherrar ætli sér að gera nær ekkert samráð hefur verið haft í veigamiklum málum við alþingi íslendinga hvað þá stjórnarandstöðuna þegar kemur að veigamiklum málum svo eru menn undrandi á því að ekki gangi betur í ríkisfjármálum og almennt að reisa okkur við í þessum erfiðleikum þegar við horfum á þá nöturlegu staðreynd að samráðið er mjög takmarkað að minnsta kosti við okkur þingmenn í stjórnarandstöðunni nú er það svo að margir þingmenn sem eiga sæti á alþingi hafa ágætisþekkingu á ríkisfjármálum og ágætisþekkingu á málefnum samfélagsins í heild sinni það er því alveg grátlegt að fjárlaganefnd alþingis skuli á þessum dögum og þessum vikum ekki vera að fara yfir grunnforsendur fjárlaga ársins tvö þúsund og níu gera jafnvel á þeim breytingar því breytinga er þörf vissulega bæði á útgjaldahlutanum og tekjuhlutanum það er því eðlilegt að við spyrjum hæstvirtur fjármálaráðherra hvort honum sé alvara með það að leita ekki til fjárlaganefndar alþingis til alþingis íslendinga sem fer með fjárheimildir í íslensku samfélagi og ræður í raun og veru ríkissjóði hvort það standi ekki til að leggja fram fjáraukalagafrumvarp sem við getum unnið